Delocalizările companiilor din țările Uniunii Europene nu reprezintă doar un efect al crizei economice, dar și al politicilor greșite conduse de unele state membre. Un exemplu este România, unde, deși guvernul a investit în infrastructură și a acordat facilități pentru a i asigura condițiile optime de funcționare, compania Nokia a hotărât închiderea fabricii.

În Uniunea Europeană, în mod special, cetățenii români se află într o situație tot mai proastă, întrucât locurile de muncă din România sunt din ce în ce mai puține și, din păcate, piața europeană a muncii este și ea tot mai restrictivă pentru ei. Mă refer aici la măsura luată de Spania de a restricționa în mod discriminatoriu accesul pe piața muncii doar pentru cetățenii români. Am adresat o întrebare scrisă Comisiei pe această temă cu mult timp în urmă și nu am primit încă niciun răspuns, deși situația este una gravă. Dacă de la guvernul de la București nu mai pot avea niciun fel de așteptări, aștept de la Comise ceva în acest domeniu.